Por ello tengo que expresar mi más profundo desacuerdo con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a España a excarcelar sin demora a una terrorista de ETA condenada por 24 asesinatos y conlleva el riesgo de que pidan lo mismo delincuentes muy sanguinarios hoy en prisión. Esa decisión judicial se ha tomado en nombre de los derechos humanos y me pregunto ¿dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? ¿Por qué la justicia parece vendarse los ojos delante de los más vulnerables? Siento vergüenza y lástima ante un veredicto que no ha escuchado a quienes suplicábamos que no se diera la espalda a las víctimas. Y creo que esta sentencia es un paso atrás en la confianza que los ciudadanos tienen en el espacio de justicia y seguridad europea. Y nunca —repito, nunca— puede ser una decisión justa, venga de donde venga, del tribunal que venga, cuando esta decisión hace llorar a las víctimas y hace que sus agresores estén en la calle disfrutando una libertad que no merecen.